les règles, les devoirs, les obligations et aussi la façon de procéder pour réussir cette intégration des Roms. Je me dis que, peut être, il faudrait que vous preniez par la main un certain nombre de responsables politiques européens pour les emmener sur le terrain afin qu'ils puissent voir des projets d'intégration qui fonctionnent. Il y en a beaucoup en Europe. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Roumanie, il y en a beaucoup dans toute l'Europe.

Je considère, aujourd'hui, que les paroles qui sont tenues à des niveaux de responsabilité politique importants ne sont pas compatibles, ce sont des stratégies de désintégration de notre politique européenne.

Je crois aussi que, sur le terrain, il y a des interruptions brutales de processus d'intégration qui sont provoquées par les évacuations à répétition. En France, par exemple, quasiment depuis le début de l'année, la moitié de la population rom en France a été évacuée. À chaque fois, ce sont des dispositifs d'accompagnement social et de scolarisation qui sont interrompus, ce qui est un obstacle majeur, bien entendu, à la réussite de notre stratégie européenne. Je crois également que les réseaux de points de contact nationaux sont des ressources tout à fait précieuses et très efficaces, qu'il faut les valoriser et rechercher au maximum leur soutien politique ainsi que leur capacité d'agir auprès des administrations centrales, territoriales et locales pour faire valoir

Quand il s'agit d'entraves à la liberté d'expression, quand il s'agit d'entraves à nos directives anti discrimination, il ne faut pas hésiter.